În ultimii doisprezece ani am asistat atât la o creștere semnificativă a prețurilor materiilor prime la nivel mondial, cât și la o volatilitate îngrijorătoare a acestora.

Aceste fenomene sunt cauzate nu numai de penuria resurselor dar și de alocarea ineficientă a acestora, sau de speculația de pe piețele de mărfuri. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să lucreze pentru elaborarea unui sistem global de utilizare și alocare a resurselor mondiale și, de aceea, cer executivului european să urmărească includerea standardelor de mediu și a principiului comerțului echitabil pe agenda Organizației Mondiale a Comerțului. Continuarea eforturilor pentru reducerea și eliminarea barierelor tarifare și netarifare din calea comerțului cu bunuri și servicii ecologice reprezintă de asemenea, un pas important în direcția unei utilizări mai eficiente a resurselor. Nu în ultimul rând, aș dori să reamintesc că speculația cu materii prime afectează în mod direct viețile a milioane de oameni provocând sărăcie și foamete.